Herr Präsident! Vor kurzem hätte dieser Bericht gar keine große Aufregung ausgelöst und er ist auch in sich logisch und vernünftig. Natürlich müssen wir uns gemeinsam wappnen, und wir brauchen natürlich auch gemeinsame Kriterien, was es eigentlich heißt Was ist kriminell was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt

brauchen wir gemeinsame Standards? Allerdings, wie sagt man so schön Unter Freunden muss man auch Vertrauen haben.

Denn Vertrauen ist die erste Voraussetzung, um solch ein Projekt auf den Weg zu bringen!